w formie przegłosowanej w Komisji Ochrony Środowiska, jest bardzo dobry, przedstawia wyważone stanowisko, które uwzględnia zróżnicowane podejście do bioróżnorodności wśród państw członkowskich, popiera cele strategii dla bioróżnorodności, potrzebę ich pilnej realizacji. Popiera też skuteczną kontynuację celu zatrzymania utraty różnorodności biologicznej do 2020 r. Teraz to Parlament Europejski musi dać wyraźne poparcie dla celów i działań na rzecz różnorodności biologicznej, wskazując równocześnie na potrzebę pilnej ich realizacji. Ważne jest, aby nadać ogólnie wyższą rangę polityczną priorytetowi różnorodności biologicznej i przeciwstawić się tendencjom osłabiania ich znaczenia ze względu na trudności ekonomiczne. Wspólna Polityka Rolna musi być włączona w ochronę bioróżnorodności.

Głównym założeniem strategii musi być jej wykonalność. Teraz nadarza się kolejna szansa dla bioróżnorodności, ponieważ już raz Unia Europejska przegrała, nie osiągając celu 2010. Jeśli teraz ma odnieść sukces, to instytucje unijne i państwa członkowskie muszą wykazywać większą determinację i skuteczność działania. Podczas głosowania w Komisji Ochrony Środowiska pokazaliśmy jedność i mam nadzieję, że podczas głosowania na dzisiejszej sesji również tę jedność utrzymamy. Potrzebna jest też ogromna praca edukacyjna, systematyczna, prowadzona nie tylko wobec dzieci i młodzieży, ale również wobec różnych sektorów zawodowych rolników, pracowników przemysłu. Niezbędne jest włączenie w ten proces samorządów. Trzeba im stawiać zadania, wspierać projekty w ramach funduszy spójności, które mają na celu ochronę bioróżnorodności. Nie można dopuszczać, by przemysł i przedsiębiorczość rozwijały się w sposób słabo kontrolowany kosztem bioróżnorodności.